Podróżni w krajach Wspólnoty poszukują przede wszystkim możliwości szybkiego, w miarę taniego i bezpiecznego środka transportu. Z drugiej strony przedsiębiorstwa kolejowe oczekują zysków, a producenci taboru chcą jak najszybciej wprowadzić swoje pojazdy na rynek. Liczę, że poprzez cały pakiet kolejowy odpowiemy na potrzeby tych stron i rozwiniemy potencjał rynku kolejowego w Unii Europejskiej, który w wielu państwach członkowskich, między innymi w moim kraju, w Polsce, jest niedoinwestowany, ale również ograniczony przez procedury administracyjne.